Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ein Organ, das für Rechtsetzung zuständig ist, muss auch für Rechtsumsetzung zuständig sein.

Die Arbeit des Untersuchungsausschusses zur Krise der hat materiell Erstaunliches zu Tage gebracht, es hat sich aber auch gezeigt, dass unser Instrument durchaus noch verbessert werden kann.

Aber die Entscheidung darüber kann keine Entscheidung nach Gutsherrenart sein sie muss gerechtfertigt und erklärt werden.

Drittens Jeder, der dann aussagt, muss selbstverständlich die Wahrheit sagen. Viertens Wir erwarten von den Mitgliedstaaten, dass diejenigen, die nicht die Wahrheit sagen, mindestens so sanktioniert werden wie diejenigen, die vor den entsprechenden nationalen Einrichtungen nicht die Wahrheit sagen. Fünftens dies betrifft den Änderungsantrag 31 meiner Fraktion ist wichtig, dass am Ende der Arbeit eines Untersuchungsausschusses auch ein Minderheitenvotum stehen muss. Ich bedauere sehr, dass dies vom Präsidenten oder seiner Verwaltung für unzulässig erklärt worden ist, und ich halte diese Entscheidung auch nicht für richtig.

Ich wäre froh, wenn am Ende des Tages diese Freude über Bereitschaft zum Kompromiss nicht nur einseitig verteilt wäre.